Herr Präsident! Herr Kommissar, herzlichen Dank für die Zusammenarbeit an einer der wichtigen Baustellen in ihrer Bankenunion, der Einlagensicherung. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen Die vier Säulen neben der Aufsicht sind von gleichrangiger Bedeutung. Einlagensicherung und Krisenfonds sind zwei dieser vier Säulen. Kommissionspräsident Barroso hat heute Morgen darauf hingewiesen, es könne ja nicht sein, dass auch in Zukunft der Bürger die Zeche zahlen solle für Fehlverhalten der Banken. Jetzt wissen Sie, Sie haben hier in diesem Haus große Unterstützer für bestmöglich finanzierte Systeme der Einlagensicherung, Systeme des Krisenmanagements. Sie wissen aber genauso gut wie ich, dass unser gemeinsamer Gegner im Rat sitzt. Sie wissen genauso gut wie ich, dass die Einlagensicherung, die wir hier mit großer, parteiübergreifender Mehrheit vor sieben Monaten verabschiedet haben, und zwar mit einer Höhe von Fonds, die den Namen wert sind, die stabile Fonds schaffen würden, durch das Haus abgesegnet und auf den Weg gebracht worden ist. Und seit 7 Monaten kommt seitens der Regierungen der Mitgliedstaaten nichts, das uns entgegenkommt, nichts, was eine Stabilität der Systeme künftig gewährleistet.

Eines ist klar. Mit dem Europäischen Parlament wird es keine schon bei ihrer Konzipierung chronisch unterfinanzierten Sicherungssysteme geben, die den Namen nicht wert sind, den sie tragen.